Würden Sie nicht davon ausgehen, dass es die Aufgabe einer Justizministerin ist, wenn sie offensichtlich erkennt, dass eine Vorlage rechtswidrig ist und zudem noch wie von dem irischen Verfassungsgericht bemerkt, sonst würde es dem EuGH ja nicht vorliegen europäischem Recht